Nous aurons sans doute l'occasion de répondre à d'autres parlementaires, qui sont très engagés, comme vous l'êtes vous même, sur cette idée non pas du passeport, mais de la carte professionnelle. C'est dans le cadre du grand chantier de la mise en œuvre de la directive sur les qualifications professionnelles, à laquelle beaucoup de parlementaires s'intéressent, et à laquelle je veux donner une dimension